Signor Presidente, onorevoli colleghi, caro Primo ministro, io sono un po' preoccupata perché penso che siamo qui a parlare del futuro dell'Europa, ma questa Europa non avrà futuro se noi non diamo risposta a quello di cui ha parlato con passione Timmermans. Io l'ho molto apprezzato, sia oggi che ieri, perché ho trovato in lui veramente un appello accorato, un appello accorato a dare una risposta a risolvere questa crisi che è una cosa seria. La crisi dell'emigrazione che l'Europa sta affrontando farà saltare l'Europa, se voi non vi rendete conto in Consiglio che quella è la priorità.

Abbiamo bisogno di tornare ai fondamentali, caro Ministro.

Lui diceva, già nel 1954, che noi abbiamo bisogno di un'architettura europea che sappia dominare dalla base alla cima, dove inglobiamo tutti i pensieri, e non, come dice tante volte Verhofstadt tu sei buono, tu sei cattivo, tu sei incluso, tu sei fuori dalla porta, no!